Unter diesem Motto wurde beschlossen, dass eine Eingreiftruppe zur Stabilisierung der Zentralafrikanischen Republik ins Land geschickt wird. Die sogenannte Zurückhaltungskultur wird also damit gelockert. Und bei einer Truppenstärke von 600 Mann soll die Einsatzdauer sechs Monate betragen. Der Auftrag Sicherung der Hauptstadt und Schaffung von Zuständen, die humanitäre Hilfelieferungen ermöglichen.

Was ist, wenn der Auftrag binnen sechs Monaten nicht erledigt werden kann, wie ich befürchte? Ist die EU Truppe vor der gefürchteten Ausweitung des Auftrags dann gefeit? Eine Analyse des EU Instituts für Sicherheitsstrategie sieht in der Mission wie es heißt keine Erfolgsgarantie.

Europa muss zur Kenntnis nehmen, dass diese militärischen Einsätze nur Notmaßnahmen sein können Feuerwehreinsätze, wenn das Haus bereits brennt.